De landen moeten eerst maar eens aantonen dat het de beloofde ware democratieën zijn geworden.

Want aan de ene kant geven wij ons eigen geld gratis weg aan de Arabische landen, aan Egypte zelfs 5 miljard, maar houden wij hun eigen geld vast als drukmiddel.